Nasza polityka praw człowieka powinna się opierać na paru prostych zasadach. Po pierwsze wierność tym, którzy wspierają nasze prawa. Po drugie uznanie dla tych, którzy życzą nam pokoju. Po trzecie szacunek dla tych, którzy chronią tych, za których szczególnie odpowiadamy na przykład chrześcijan w krajach, gdzie są zagrożeni. W centrum tej polityki powinni być zawsze ludzie prawo ludzi do życia w pokoju i bezpieczeństwie, co jest podstawą wszystkich ludzkich praw, a na pewno nie animowanie konfliktów politycznych. Oczywiście Europa powinna podejmować interwencje humanitarne, powinna reagować na niesprawiedliwość, ale zawsze pamiętając, że nie chodzi o szerzenie jakiegoś uniwersalizmu politycznego, tylko obronę konkretnych ludzi ze świadomością co nasze działania oznaczają.